Ich bin überzeugt davon, dass Sie mittlerweile glauben, dass ich etwas Persönliches gegen Sie habe. Das ist nicht der Fall. Ich finde Sie sogar persönlich sehr sympathisch. Aber Sie reden permanent zu schnell. Und wenn Sie einmal versuchen würden, das, was Sie sagen, auch nur in irgendeine der Sprachen zu übersetzen, die Sie können, dann würden Sie wissen, was für eine schwierige Arbeit die Dolmetscher leisten.

sind. Deshalb habe ich Ihnen das Wort entzogen, nicht weil Sie zu lange gesprochen haben. Ich weiß selber, dass ich bei den beiden Vorrednern vorher nicht genügend aufmerksam war, weil ich hier etwas nachgeschlagen habe und die deshalb länger geredet haben, als ich das eigentlich normalerweise